Cred că această dezbatere ridică cel puțin trei tipuri de întrebări mai suntem capabili să vedem și dincolo de criză? Mai suntem capabili să vedem viitorul Europei prin interesele cetățenilor europeni și nu printr o realitate imediată care se numește criza economică? Dacă da, atunci trebuie să încercăm să schimbăm paradigma de discurs. Nu este vorba de interesul femeilor, nu este vorba de interesul bărbaților și nici măcar de interesul copiilor. Este vorba de interesul societăților europene, care trebuie să supraviețuiască și să fie viabile.

Dacă dorim să rămânem într o formulă de națiuni, într o formulă în care să ne conservăm multiculturalismul și identitățile, prin noi înșine va trebui să ne stimulăm politicile de natalitate. Cred că trebuie să ne gândim la coeziunea europeană în cu totul alți termeni. Nu în termeni de resurse financiare, ci neapărat în termeni de resurse umane.

Daca are nevoie de familie atunci trebuie să încurajeze pe mamă și pe tată să fie alături de acest copil. Educația și coeziunea socială nu sunt o chestiune de prestare de servicii, pe care societatea o poate asigura mai bine sau mai rău. Dacă gândim în acești trei parametri, care sunt comuni conștiinței și filosofiei europene, atunci nu avem decât o singură soluție să spunem DA acestei directive, să nu încercăm să gândim într o viziune mercantilistă, străină spiritului și concepției europene și, din punctul meu de vedere, absolut periculoasă pentru viitorul Europei.